En finançant ce surcoût, nous évitons de jeter aux orties un projet stratégique de recherche fondamentale dans lequel l'Union européenne joue un rôle de premier plan et nous honorons nos promesses internationales. Rappelons qu'aucun des sept partenaires de la communauté EURATOM n'a remis en cause sa contribution globale au projet. Le Japon, malgré le drame de Fukushima, a décidé de respecter scrupuleusement ses engagements budgétaires dans ITER. Sans cet accord, des centaines de chercheurs auraient dû suspendre leurs travaux et le projet ITER aurait connu des retards préjudiciables.

Pour conclure, Monsieur le Président, ITER est une fierté pour l'Europe et le symbole de notre excellence.